Face à ces actes écœurants, nous nous devons de rester debout et intransigeants face à ceux qui veulent faire couler le sang et installer un régime de terreur. Nous ne devons pas concéder la moindre de nos avancées démocratiques, car si les démocrates fuient, ce sont les terroristes et les fascistes qui occuperont le terrain. Chers collègues, nous devons oublier nos différences politiques et, ensemble, mener les actions qui s'imposent afin que ces atrocités cessent. Nous devons mettre l'accent sur la sécurité, un droit fondamental pour tous les citoyens. On ne peut se sentir libre dans la peur. Nous devons renforcer tant la prévention que la répression. À travers l'Europe, nos autorités policières, judiciaires, nos agences de renseignement et de défense doivent travailler de concert en parfaite harmonie, et surtout échanger plus efficacement les données qu'elles collectent, comme cela a été rappelé. Nous devons garantir la paix à nos concitoyens. Il n'y a qu'ensemble que nous pourrons vaincre le terrorisme. Il est également évident que, sous mandat de l'ONU, Daech doit être mis hors d'état de nuire, et nous devons permettre à cette partie du monde de vivre dans la paix et la stabilité.

La solidarité, la tolérance, le vivre ensemble ne tomberont jamais sous les balles d'aucun terroriste. Que cela plaise ou non à ces barbares, car il n'y a pas d'autre mot pour qualifier leurs actes, nous continuerons à nous battre pour notre liberté, nos libertés, et cela passera par plus d'Europe, n'en déplaise à M.